Trotz einiger positiver Entwicklungen ist aus meiner Sicht die Umsetzung des Assoziierungsabkommens keineswegs zufriedenstellend. Der Kampf gegen die Korruption in der Ukraine ist zum Stillstand gekommen, und aus Stillstand können schnell Rückschritte erwachsen. Ebenso stockt die Umsetzung der von der Venedig Kommission vorgeschlagenen Wahlrechtsreformen, und zudem ist die wirtschaftliche und soziale Situation in der Ukraine sehr problematisch. Das alles ist keineswegs nur eine Konsequenz der militärischen Auseinandersetzungen und des militärischen Konflikts mit Russland, sondern hängt eng mit der nach wie vor bestehenden Vorherrschaft der Oligarchen zu denen ja auch selbst Herr Präsident Poroschenko gehört zusammen. Deswegen Wir brauchen eine viel detailliertere Analyse der Erfolge und Defizite des Assoziierungsabkommens, gerade angesichts der mit der Assoziierung verbundenen finanziellen Unterstützung. Erst jüngst hat die Kommission wieder die Zahlung von 500 Mio. Euro freigegeben.

Euro geflossen, ohne dass die Korruptionsbekämpfung hinreichend Fortschritte macht, ohne dass die Herrschaft der Oligarchen eingeschränkt werden konnte und ohne dass die wirtschaftliche und soziale Lage für breite Bevölkerungsschichten verbessert wurde.